Nem fedezte fel a spanyolviaszt az Európai Unió, hogy ezt kimondta, és végre elítélte.

Odáig, hogy az ezzel kapcsolatos adatokat, információkat ki kell cserélni.

Ezt a fajta gazdaságpolitikát be kell fejezni, és a helyi kis és középvállalkozásokat kell támogatni. És nem lehet egy olyan Juncker az Európai Bizottságnak az elnöke, és képviselheti az Európai Uniót, többek között a bevándoroltatás politikának az élén, akiről elhíresült ez az egész adóelkerülési politika.